Zepchnięto na dalszy plan działania na rzecz realizacji nowej strategii.

Niski poziom zatrudnienia sprzyja szerzeniu się ubóstwa i marginalizacji społecznej.